Folgendes vorschlagen Mittwoch Ich habe Ihnen im Einvernehmen mit Herrn Kommissionspräsidenten Juncker Folgendes vorzuschlagen Im Lichte der laufenden Debatten und nach der heutigen Sitzung des Kollegiums der Kommissare sind Herr Juncker und ich übereingekommen, dass ich Ihnen vorschlage, dass Herr Juncker zu Beginn unserer Sitzung eine Erklärung abgibt, gefolgt von einer Runde der Fraktionsvorsitzenden. Ich würde Sie bitten, diesen Punkt als ersten zusätzlich in die Tagesordnung aufzunehmen. Wenn Sie damit einverstanden sind ich sehe keinen Widerspruch dann könnten wir den Arbeitsplan so feststellen. Zusätzlich zu diesem Punkt

eine Aussprache über eine Erklärung der Kommission hinzugefügt, und zwar über den Standpunkt der Europäischen Union im Gemischten Ausschuss EU Schweiz betreffend die Änderung des Abkommens über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit. Außerdem wird im Lichte dieser Debatten die Sitzung heute